C'est une très bonne chose alors que se profile la fin de l'initiative des OMD. Et si tous les objectifs que nous nous étions fixés en 2000 sont loin d'être atteints, les bonnes nouvelles sont suffisamment rares actuellement pour que l'on ne s'en félicite pas aujourd'hui. Certains chiffres doivent néanmoins nous inciter à la prudence et à la persévérance, puisque 20 de la population mondiale actuelle vit toujours dans une situation de dénuement extrême. Le nouveau cadre international pour la période au delà de 2015 devra donc maintenir l'éradication totale de la pauvreté comme objectif premier et ce à l'échelle de toute la planète. Ce nouvel agenda devra également s'attaquer aux nouveaux défis apparus ces quinze dernières années, la lutte contre les inégalités et la durabilité devant ainsi être au cœur de nos préoccupations d'ici à